Once millones de venezolanos, once, necesitan ayuda humanitaria.

Por ello, se habla de un éxodo masivo, sin parangón, en la región, uno de los mayores del planeta. 4,5 millones de venezolanos, de personas, con un enorme impacto ―como bien se ha recalcado aquí― en una larga lista de países. Querría destacar Colombia, pero hay otros, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, que también tienen que hacer un enorme esfuerzo, cuando tienen una carga de trabajo, de problemas que atender muy importante. Queremos hacer un llamamiento a la comunidad internacional y a la Unión Europea para poder actuar y, sobre todo, dar apoyo financiero a una crisis que lo requiere.

Este año, lamentablemente, solo se ha podido recaudar un 25 de esa cifra. Por eso pedimos una salida política, negociada y democrática para el país. Pedimos, como ha hecho este último otoño la alta representante Mogherini, visibilizar la realidad que viven los refugiados y los migrantes venezolanos.

Y pedimos que tampoco se castigue con medidas ―como las que han tomado otros países―, con sanciones que afectan al conjunto de la población a algunos venezolanos que ya padecen un régimen que les castiga suficientemente.